frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum um fjarskipti númer áttatíu og eitt tvö þúsund og þrjú meginmarkmið frumvarpsins eru í fyrsta lagi að lækka álagt jöfnunargjald og færa til samræmis við áætluð útgjöld vegna alþjónustu í öðru lagi breytingar á fjarskiptalögum vegna innleiðingar á reglugerð evrópuþingsins og ráðsins númer fimm hundruð fjörutíu og fjögur tvö þúsund og níu sem ætlað er að bæta vernd neytenda og setur hámarksgjöld fyrir ýmsa farsímaþjónustu utan heimaríkis lækkun jöfnunargjalds í jöfnunarsjóð alþjónustu jöfnunarsjóður alþjónustu stendur straum af kostnaði vegna alþjónustu en alþjónustuveitendur geta sótt um framlög til sjóðsins sjóðurinn er fjármagnaður með jöfnunargjaldi sem lagt er á öll starfandi fjarskiptafyrirtæki í landinu er gjaldið ákveðið í tuttugasta og aðra grein laga númer áttatíu og eitt tvö þúsund og þrjú um fjarskipti samkvæmt þriðju málsgrein greinarinnar skal fjárþörf vegna alþjónustu endurskoðuð árlega af póst og fjarskiptastofnun með hliðsjón af fjárþörf sjóðsins og niðurstaða hennar ásamt tillögu um breytt gjaldhlutfall lögð fyrir samgönguráðherra ef þörf þykir með lögum númer hundrað fjörutíu og þrjú tvö þúsund og sjö var gjaldið hækkað úr núll komma tólf prósent í núll komma sextíu og fimm prósent til þess að mæta óvæntri útgjaldaaukningu úr jöfnunarsjóði í kjölfar úrskurðar úrskurðarnefndar fjarskipta og póstmála númer eitt tvö þúsund og sjö aftur á móti þar sem ekki hefur verið sótt um frekari framlög úr jöfnunarsjóði alþjónustu umfram framlag til neyðarlínunnar þykir ekki þörf á svo háu jöfnunargjaldi því er lögð til lækkun þess í samræmi við tillögur póst og fjarskiptastofnunar á grundvelli fjárþarfar sjóðsins sem er núll komma tíu prósent er áætlað að heildartekjur jöfnunarsjóðs á árinu tvö þúsund og níu verði í kringum þrjátíu og fimm milljónir og lækkar því sem nemur um hundrað sextíu og þrjár milljónir sem er það framlag sem símanum var ákvarðað með úrskurði úrskurðarnefndar númer eitt tvö þúsund og sjö reikireglugerð með áðurnefndri reglugerð um reiki er gildistími gildandi reglugerðar um sama efni framlengdur um tvö ár jafnframt er gildissvið hennar víkkað út svo hún nái yfir fleiri alþjóðlegar

meginákvæði hennar er að setja hámarksverð á alþjóðlegar reikiþjónustu og setja reglur um tímamælingar fyrir gjaldtöku hæstvirtur forseti ég vil leggja til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar samgöngunefndar